Herr Präsident, Frau Kommissarin! Der vorliegende Bericht für eine neue Energieeffizienzkennzeichnung von Haushaltsgeräten dient in erster Linie dem Verbraucherinteresse. Die Neuerungen sind das Etikett 2,0 wie es der Berichterstatter bezeichnet hat, dem ich auch sehr danken möchte und die Datenbank, die wie wir heute schon gehört haben nicht unumstritten ist und die auch seitens der nationalen Marktbeobachtungsbehörden nicht unumstritten ist, deren Arbeit sie eigentlich erleichtern soll.

innovative Entwicklungen 450 Mio.

Der Verbraucher soll dadurch das effizienteste Produkt kaufen.

Besonders wichtig dabei Der tatsächliche Stromverbrauch soll auf dem Etikett angegeben werden, gemessen unter realen Bedingungen und nicht unter Laborbedingungen. Der Berichterstatter hat auch einen guten Mittelweg für zukünftige Neuskalierungen gefunden Eine Neuskalierung wird automatisch angestoßen, wenn 25 der verkauften Produkte in einer Kategorie in die oberste Effizienzklasse A oder 50 in die Klassen A und B fallen. Mein Anliegen war es, den Handel möglichst zu schonen wenig Mehraufwand. Das wurde erreicht.